We zouden ook kunnen spreken over de zuidgrens van Europa.

Er is dus geen enkele reden voor morele hoogmoed of voor veroordeling van de Verenigde Staten. In 2017 zijn in de Middellandse Zee ruim 3000 migranten verdronken.

Het probleem in Europa is dus veel groter dan in de Verenigde Staten, maar wij veroordelen de Verenigde Staten!

Een migratiebeleid kan niet zonder effectieve grenzen.